Én is óva inteném képviselőtársaimat, hogy párhuzamot vonjanak az ukrajnai igazságszolgáltatás és európai uniós tagországok igazságszolgáltatása között. Gondoljunk csak arra, hogy nemcsak Magyarországon, Franciaországban is volt államfő perben van. De akár említhetném Izland, vagy Horvátország esetét. Ukrajna az elmúlt időszakban bebizonyította többszörösen, hogy nemcsak az igazságszolgáltatás, de az emberi jogok területén is némi kívánnivalót hagy maga után, hiszen kisebbségekhez tartozó egyéneket akik nem volt államfők vagy miniszterelnökök, csak egyszerű ukrán polgárok fosztott meg anyanyelv használati jogaitól oktatásban és közigazgatásban. Ellenben amiben javasolnám képviselőtársaimnak, hogy vonjanak párhuzamot, az az, hogy az Unió akkor tud hatékonyan és hitellel fellépni Ukrajnával szemben, hogyha a területén, az Unió területén levő tagállamok megszüntetik a kollektív jogokat büntető, kisebbségek elleni törvényeket. Ha megszüntetik azokat a rendelkezéseket, amelyek nyelvtörvények és más törvények, más diszkriminatív jellegű törvények formájában sújtják az európai uniós polgárokat.